Herr Präsident! Das Problem mit dem Schnellreden würde schnell gelöst, wenn man nicht Texte abliest. Ich bin sehr geschockt über die Kultur des Redens in diesem Parlament, wo man einen Text abliest, in einer Minute zehn Gedanken vermitteln will.

Vielleicht sollten wir lieber frei sprechen, dann geht das besser. Ich war Teil der Kampagne Atomwaffenfreies Europa in den Siebziger Achtzigerjahren.

Wir sehen ja, wenn einer Atomwaffen hat, wollen andere sie auch haben. Das ist eine Spirale der Aufrüstung.